Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, něco mě má k tomu, abych na závěr hovořila česky. Z dobrých důvodů, protože si myslím, že to, jak jsem přistoupila k řešení dvojí kvality potravin, trošku pramenilo z toho, že jsem česká občanka, kterou to také upřímně štve, když vidí na pultech ve své zemi méně kvalitní zboží než někde v zahraničí.

Objela jsem řadu zemědělských rad, Radu COMPET, řadu členských zemí a slyšela jsem hodně velké pochybnosti o tom, jestli ten problém vůbec existuje. A zároveň jsem slyšela hlasy z Evropského parlamentu, paní Sehnalovou, paní Borzanovou, další kolegy, kteří léta hlasitě vysvětlovali totéž, že problém existuje, že to není kvazi výmysl někoho, kdo nemá jiné problémy a tak dále.

To, že dnes máme na stole směrnici, která uznává, že problém existuje, a je to směrnice o neférových obchodních praktikách, to si myslím, že je posun.

Měla jsem na stole testy z osmi členských zemí, které byly udělány podle různých metodik. Velmi tvrdě jsem jednala se zástupci průmyslu, food and drink industry zástupci asociace značek a slyšela jsem argumenty No ale ty testy jsou použity různým způsobem, jablka, hrušky a tak dále, nedá se to srovnávat, není to relevantní, nebudeme se tím zabývat. Takže jsme udělali metodiku, investovali jsme do ní, teď testujeme druhou řadu vytipovaných produktů členských zemí a zjišťujeme, že zhruba dvacet až třicet procent produktů má ty významné rozdíly, na které směřujeme touto směrnicí. Metodika, kterou jsme připravili, zároveň říká, jak mají inspekce, ať jsou to potravinové nebo obchodní my neříkáme státům, kdo se tou věcí má zabývat, takže já budu říkat inspekce jak tedy mají inspekce sbírat z různých zemí vzorky a porovnávat je a podrobit ty vzorky testování. Tam jsme dneska, my máme tu metodiku hotovou a dá se říci, že se podle ní dá pokračovat. Na vaše argumenty Almette, co tady ještě bylo, čokoláda, zmrzlina, no to jsou přece ty věci, na které se zaměřujeme, které nám tak vadí a kde bychom měli důvěřovat těm inspekcím, že vysbírají vzorky, podrobí je testování a řeknou jasně, že méně kakaa v čokoládě je ošizená potravina a nemůže se pokračovat, že mléčný prášek místo smetany je ošizená potravina, které musí zmizet z trhu a tak dále. To jsou přece ty věci, které se dají podle této směrnice řešit, to jsou ty věci, které lidem vadí. Věřme trochu více těm, kteří dělají dohled nad trhem, že po těch případech půjdou případ od případu a budou dostatečně odvážní aplikovat tuhle novou směrnici. Pan doktor Pospíšil hovořil o neurčitých právních pojmech, to je samozřejmě riziko u každé legislativy. Představte si, kdybychom to charakterizovali tak, že budeme potírat různou kvalitu, no tak s kvalitou jako pojmem se vůbec nedalo pracovat. Uvědomme si, že toto není směrnice, která mluví jenom o potravinách, která ale zároveň mluví o produktech jako takových. Tím, že jsem si tu věc stáhla k sobě jako spotřebitelská komisařka, tím jsem to vlastně rozprostřela na všechny produkty. Mimochodem teď začneme dělat metodiku testování pro drogistické zboží. Takže se bavíme i o automobilech, o stavebních hmotách, o řadě dalších produktů. Proto jsme museli nějakým způsobem definovat, co vlastně je ta neférová obchodní praktika. Takže věřme, prosím pěkně, našim inspekcím, že po těch případech půjdou a budou spravedlivě měřit case by case a budou ty věci sankcionovat. Já se samozřejmě zabývám i tím, co se děje v mé zemi. Vím, že ministr zemědělství se k té věci chce postavit čelem. Orgány, které mají dohled nad trhem, se připravují na to, že budou pomáhat s příslušnou národní legislativou tak, aby se ta věc dala aplikovat v praxi. Je tady jedna další věc, kde jsme nebyli před rokem a půl informovanost. Pan Škripek tady říkal, ať se více zapojí aktivní občané. To je přesně to, co se teď nedá udělat, protože ani občané, které to štve a kteří mají jenom podezření, ale nemají důkazy, ani řetězce a maloobchodníci nevědí, že ten producent má pod stejnou značkou různé složení. Tato směrnice je nutí k tomu, aby o tom informovali a v případě, že si dovolí takovou věc, že tam je různé složení, tak budou muset prokazovat proč.

Prostě pro mě to tak není. A věřím tomu, že to tak nebude ani pro ty inspekce. Takže pro mě, která jsem, jak víte, navrhla přísnější úpravu, a toto beru jako kompromis, jako umění možného, protože jak jsme slyšeli, většina členských států byla proti, jsou dvě cesty. Snažit se pomoct tomu, aby implementace v členských státech vedla k výsledku, abychom ošizené potraviny dostali z trhu, to je jedna věc, to znamená spravedlivý a odvážný dohled nad trhem. Odvážný v tom smyslu, že půjde v intencích směrnice, nepůjde za ni, ale bude důsledný. Za druhé, samozřejmě informovanost občanů a retailu aby se dívali po tom, kde jsou jaké informace, které se vztahují k tomu kterému produktu. Samozřejmě třetí věc je možná revize, která se tam dostala, která umožní opravdu sledovat, jestli to je legislativa, která padá na úrodnou půdu, přináší výsledky, pokud uvidíme, že tam je využito případných mezer, tak se prostě bude muset zpřísnit. Ale to nakročení je učiněno teď. Kdybychom to stáhli, tak nemáme nic a byli bychom tam, kde jsme byli před rokem a půl, což jsem tady před chvílí popsala. Ta konstelace, že budeme v takové koncentraci pracovat na stejném problému, ať už Evropský parlament, tak Komise tady si dovolím poznamenat osobní poznámku, že já jsem použila veškerou kreativitu a naštvání sebe jako české spotřebitelky a že jsem přišla s tím návrhem nebylo to úplně jednoznačné, že bych to měla mít já na starost, ale ta konstelace tady byla.

Pro mě jsou tohle cesty pracovat s kompromisním řešením tak, aby to spotřebitel poznal. Pro mě není cesta říkat médiím, že je to další důkaz rozdílu mezi Západem a Východem, další příkop, další rozdělení, to se mi velice příčí tato argumentace, stejně jako se mi příčí argumentace, že střed a východ Evropy je žumpa nebo popelnice Evropy. Já si myslím, že tohle bychom si, dámy a pánové, mohli v naší rétorice odpustit. Omlouvám se, byla jsem velmi dlouhá, ale měla jsem toho hodně na srdci a děkuji vám za to, že jste mě vyslechli a věřím tomu, že byť je to kompromis, že bude Evropským parlamentem nakonec schválen.